ráðsins þingskjali tvö hundruð og sex mál tvö hundruð og ein tillagan hljóðar svo þ tvö hundruð og sex alþingi ályktar að skora á mennta og menningarmálaráðherra að láta gera athugun á möguleikum þess að auka vestnorrænt samstarf um framleiðslu á kvikmyndum og sjónvarpsþáttum sem hefjist með ráðstefnu með þátttöku fagfólks á sviði kvikmynda og sjónvarpsþáttagerðar í vestnorrænu löndunum þremur tillaga þessi er lögð fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins sem samþykkt var á ársfundi ráðsins tuttugasta og fjórða ágúst tvö þúsund og ellefu á bifröst eitt af sérkennum vestnorrænu landanna er sérstakt landslag og náttúra sem gefur fjölmarga áhugaverða möguleika á framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsþátta framleiðsla á slíku efni er þó nokkuð takmörkuð á vestur norðurlöndum að hluta til vegna skorts á tækniþekkingu og reynslu vestnorræna ráðið telur að aukið samstarf á þessu sviði gæti falið í sér mikilvægt framlag til menningarstarfsemi landanna þriggja og veitt vestnorrænu löndunum möguleika á að læra af reynslu hvers annars og þekkingu á þessu sviði aukið samstarf og tækniþekking á sviði kvikmynda og sjónvarpsþáttagerðar gæti einnig haft í för með sér efnahagsleg tækifæri til dæmis með auknum útflutningi á vestnorrænum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum til annarra landa